27. Januar 2010, übermittelt, also gerade innerhalb der Zehn Wochen Frist. Es hat dann verschiedener Nachfragen bedurft. Wir hatten seitens der Kommission am

15. Juni entsprechend beantwortet wurde.

Daher ging es darum zu sehen, ob eine regionale Katastrophe klassifiziert werden kann.

Die haben stattgefunden.

14. September konnten nun wir diesen Vorschlag übermitteln, dass hier insgesamt für die Deckung von Kosten, die der öffentlichen Hand im Zuge dieser Katastrophe entstanden sind, seitens der Europäischen Union vorbehaltlich der Zustimmung des Parlaments und des Rates etwas mehr als 13 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden.